Deși Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, desfășoară propriile anchete pentru a detecta încălcări ale dreptului Uniunii, cetățenii, întreprinderile și organizațiile interesate contribuie în mod semnificativ la această activitate de monitorizare, prin raportarea deficiențelor în materie de transpunere și sau aplicare a dreptului Uniunii de către autoritățile statelor membre. După detectarea problemelor, au loc discuții bilaterale între Comisie și statul membru în cauză, în vederea remedierii acestora, în măsura posibilului, utilizându se platforma EU Pilot. Regret că nu s a dat curs rezoluțiilor Parlamentului și, în special, solicitării Parlamentului privind adoptarea unor norme cu caracter obligatoriu, sub forma unui regulament care să prevadă diversele aspecte ale procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și ale procedurii preliminare de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, inclusiv notificările, termenele obligatorii, dreptul de a fi audiat și obligația de a menționa motivele.